Les efforts de la communauté internationale n'ont pas réussi à mettre un terme à l'insurrection des talibans et la paix et la stabilité de l'Afghanistan ne sont toujours pas acquises. La France vient de perdre tout récemment quatre soldats encore quatre soldats de plus dans une attaque suicide dans la province de Kapisa. Cette stratégie met en lumière le fait qu'aucune fin évidente ne se profile à l'horizon en Afghanistan. Je m'inquiète d'un retrait anticipé des troupes combattantes à la fin de 2012, qui est à la fois tactiquement difficile et ressenti par nos alliés comme déloyal. Je tiens cependant à féliciter les militaires européens qui ont fait un formidable travail de formation auprès de l'armée afghane. Le Parlement européen a adopté en décembre 2010 un rapport très clair sur la stratégie à adopter en Afghanistan en se focalisant sur quatre domaines d'action prioritaires, notamment la formation de la police, la coordination de l'aide internationale et l'élimination de la culture du pavot.